Besedo gospod Predrag Bakovič, pripravi pa naj se gospod Miha Kordiš. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo, spoštovane kolegice in kolegi. Zdaj, jaz ne vem, kakšne imate vi osebne izkušnje s centri za socialno delo in pa stike z njimi. Jaz moram povedati, da imam z njimi izkušnje od leta triinosemdeset. Več, ves čas profesionalnega pa do veliko zdajšnjih dni in moram reči, da ko s, ko sem spremljal skozi te stike razne novosti in reorganizacije, moram povedati, da so zadeve šle na bolje in tako je tudi za to zadnjo reorganizacijo, ki je bila storjena, in moram reči, da se ravno ne strinjam z izjavo, ki je bila povedana v uvodu, da gre za tako imenovano zloglasno reorganizacijo. To ni zloglasna reorganizacija, pač pa je reorganizacija z nekimi sistemskimi ukrepi, ki pa stvari postavljajo na bolje. Zdaj jaz ne morem mimo tega, da današnja razprava nekaterih poslancev me spominja na zgodbo vojaških čevljih. Vemo vsi, kakšen pomp se je dvignil zaradi teh vojaških čevljev, kaj se je vse dogajalo, kateri odbori so se delali, kako se je razpravljala, in včeraj ugotovimo, da je šlo za osemnajst primerov in da so ti čevlji nadstandardni. Tako da tudi v tem primeru imam občutek, da nekateri pač izkoriščajo to priložnost, da mečejo blato na nekoga, ki je pač poskušal s svojo aktivnostjo in pa s stroko in znanjem, ki ga seveda premore, da postavi stvari dobro. Tudi ministrica sama je povedala, da je delo interventnih služb utečeno, da stvari tečejo, da pravzaprav nekih strašnih težav okrog ni, in da lahko tudi samo povem, kot je bilo že izpostavljeno, večinoma pa so vsi govorili, da je center za socialno delo za stisko ljudi, veste, center z socialno delo ni samo za stisko v ljudi, urejanje tam, ampak je tudi neki čisto normalno, normalni servis za delo z ljudmi in tudi deluje. Da kar se tiče interventne službe, lahko iz lastnih izkušenj povem, da je delovala tudi prej in da deluje tudi danes. Razlika pred reorganizacijo in po reorganizaciji je v tem, da je odzivni čas hitrejši. Da smo včasih morali čakati na intervencijo oziroma na prihod delavke ali pa delavca iz centra za socialno delo nekoliko dlje in zaradi tega, seveda, je prišlo do nekih težav, moram pa povedati in biti pošten, da vedno pa smo bili vsi ostale službe, ki so sodelovale z njimi, korektno, da ne rečem, popedenani s strani centra za socialne dele in so se kazale tako nivo strokovnosti na visokem nivoju, kot tudi danes. In če smo skrajšali reakcijski čas, je to izjemno pomembno in to tudi štejem kot dobra stvar, kar se tiče same reorganizacije. Je pa reorganizacija skupek treh procesov, ne, in gre za program socialne aktivacije, informativni izračuni, ki so se dogajali in pa nova organizacijska struktura centrov za socialno delo, kar pa je prineslo določene spremembe, ki jih ocenjuje, da jih je prinesel na bolje, in tudi seveda s tem koristi za uporabnike same. Kar se tiče zaostankov. Ne moramo reči, da je to sistemski problem in da je to problem, ki je pripeljal do reorganizacije. Če se čisto praktično izrazim, poglejte, imate cisterno, v kateri imate deset tisoč litrov vode ali pa tisoč kubikov, kolikor že, in imate ven speljano eno cev, premera eno colo. Čez to cev ne boste spravili nič več vode, kot ta cev dopušča. Pa naj bo v cisterni milijon kubikov ali pa deset. Kaj hočem povedati? Da ko se se pripravljale te odločbe, se črpajo podatki iz mnogih baz, rečeno je bilo dvainštirideset, šestintrideset, devetintrideset, ne vem točno, koliko. In če samo en sistem, ali na FURS-u, ali na notranjih zadevah, ali kjer si na registru prebivalstva, ne deluje, se odločbe ni mogoče dokončati. In postopka ni mogoče odpeljati. In tukaj je tisti glavni problem, vsi pa vemo, da imamo razna ministrstva in resorji težave serverji, da se to obnavlja, da se prenavlja, da danes ne deluje eden, jutri ne deluje drugi in zato prihaja do tega. Torej, ni pomembna tista cev oziroma pomembna je tista zadnja cev, ki prepušča toliko vode, kot jo pač prepušča. In zaostanki so bili v Ljubljani, ja, resnično so bili, ampak to ne moramo zopet pripisati reorganizaciji, temveč lahko pripisujemo temu notranji organizaciji dela in pa seveda števila pripada zadev in pa števila zaposlenih, ki se tam nahajajo. Kar se tiče primera Hrastnik, jaz ga ne poznam dobro, ampak glede na to, kar sem danes slušal, ne, lahko ocenjujem, da tukaj zopet ne gre za napako intervencijske službe ali pa stroke, ampak gre za komunikacijsko težavo, ali pa neosveščenost. Lahko, lahko enega, kot tudi drugega, torej zdravstvenega doma, direktorja, kogarkoli že in na drugi strani, pri centru za socialno delo, če ni bila ta komunikacija vzpostavljena, da bi se o tem tudi dejansko osvestilo nekatere, kako se deluje v teh primerih. Povem pa vam, kadarkoli gre za interventen dogodek, ki zadeva bodisi nasilje v družini bodisi karkoli, kar samo malo zadiši po prekršku ali kaznivem dejanju, vedno obveščajo policijo. In policija je tista, ki pa ve, da obstaja intervencijska služba, ki ve, kako se tem stvarem streže in je tudi aktivira. Tako da jaz, kar se tega tiče, nimam nobenega strahu. In verjamem, da bo intervencijska služba in vse te ostale stvari delovale tudi naprej tako, kot morajo. Jaz ne morem verjeti, no, res ne morem verjeti, da zopet nekateri vlečete ven primer odvzema otrok. S tem dodatno stigmatizirate vse vpletene. zakaj to počnete, je meni jasno, ne. Ampak ni pa v redu in ni fer. Jaz sem se dostikrat srečeval z nasiljem v družinah. Dostikrat se tudi sam spraševal, zakaj zaboga pa center za socialno delo ne odvzame otrok, ker se mi je pač zdelo, kot nekemu neukemu laiku, da pa tobek se pa mogla zgoditi. Pa so mi potem znali obrazložiti, zakaj ne. Veste, to je izjemno težek poseg. In verjame, da se bo tudi bodoča ministrica nekoč srečevala s takimi težavami in bo, oziroma zdaj že prenos narejeno na sodišče, ampak kljub vsemu bi se, če bi to ostajalo na, na tem resorju, srečevala s tem in s to dilemo. In verjemite mi, vsak ukrep odvzema otrok je težaven in se odločajo v skrajnih primerih. In nočem, nočem verjeti in razmišljati, kaj bi se zgodilo, če tega ukrepa ne bi bilo izrečenega. Pa ne naslavljam na posamezen primer, ampak nasploh. Zaupajmo stroki, ker to so edini, ki znajo in vejo delati. Mi Slovenci pa seveda smo znani po tem, da se razumemo v muziko, v politiko in v šport. To vsi znamo in to vsi vemo in vsi smo največji strokovnjaki. Ja, pa nismo. In, in, in enostavno, ne, če pogledate te komentarje o naši zmagovalki na Emi, vsi vemo vse, ne. Če govorimo o, o naših košarkaših, vemo vsi vse. In tukaj, ne, ko se pa zgodi nekaj, neka ukrep, ki je bil, jaz verjamem potreben in nujen, moramo zaupati stroki. Zdaj, kar se tiče nasilja v družini, tudi s tem sem se jaz dosti srečeval, povem vam, ja resnično je, ne. Ljudje smo licemeri, ne. Slišimo nasilja, slišimo, kako se pretepajo, slišimo otroške joke, slišimo marsikaj, ampak mene se to ne tiče, jaz se ne bom izpostavljal, veste, je problem, zato ker, potem bom moral na sodišče pa me bo oni grdo gledal. Veste, v Zakonu o preprečevanju nasilja v družini je lepo napisana dolžnost prijave. In v njem piše, da vsakdo, vsakdo, ne samo služba strokovna, ne samo zdravniki in kdorkoli že, ki zazna, da je žrtev nasilja otrok, ali pa oseba z zmanjšanimi, torej s posebnimi potrebami, če se lahko tako izrazim, da je dolžen naznaniti kaznivo dejanje. Pa verjamem, da to ne počnejo ljudje. Nenazadnje tudi zato ne, ker verjetno ni neke sankcije, čeprav bi lahko bila, opustitev ovadbe obstaja v Kazenskem zakoniku in še marsikje, vendar, enostavno, potem pa, ne, ko pa zadeva izbije, se pa na Facebooku pojavijo , najprej, kaj pa delala ministrica, kaj je delala socialna delavka, pa saj ne delajo nič, tam noter, ne, pišejo neke odločbe brez veze. In jutri, ko je ne dobi, odločbe, se bo pol usajal zato, ker pač ni dobil odločbe. Tako da današnja razprava je prav, da obstaja, da, da je, da se je zgodila. In da, upam, da vsi tisti, ki normalno spremljajo situacijo, bomo izluščili iz vsega tega, rekel, dobrih in nedobrih razprav, tisto bistvo in nenazadnje poskušali najprej sami dojeti, zakaj se gre, in tudi stroka sama, ministrica in ekipa, da bo slišala tiste odmeve, ki jih, ki jih, bi rekel, tukaj mi predvajamo . Verjamem pa, da se so vsi pozanimali iz svojih centrih za socialno delo, kako stvari tam tečejo, in jaz sem se tudi, vam povem, lahko povem, da v našem centru zadeve delujejo, zaostankov ni. Seveda so izzivi, so problemi, tako kot vsepovsod, vsakem podjetju, vendar se stvari tudi rešujejo, ne. In zdaj zahteva opozicije, da naj predsednik Vlade odstavi doktor Kopač Mrakovo, jaz bom rekel, kolega se je postavil v neko vlogo sodnika in izrekel sodbo. Sodbo Anja Kopač Mrak je kriva, kazen: izgon iz Vlade. Pika. In tu me spominja na neke druge čase, o katerih pač vi veste veliko več povedati. Veste, najhujša krivica človeku se zgodi takrat, ne, ko se obsodi človeka, ki je so svoje znanje, energijo, stroko, karkoli že imel, vnesel v to, da bi izboljšal sistem, in se ga pravzaprav popljuva samo zato, ker ni prava politična opcija. In to mene moti. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji ima besedo gospod Miha ...